Signora Presidente, onorevoli colleghi, volevo ringraziare il relatore per questa relazione e dire che questo è un anno importante per l'Albania. Sono anche particolarmente felice del parere positivo che è arrivato sull'apertura dei negoziati, che chiediamo da tempo. Il Parlamento giustamente riconosce i passi importanti compiuti da Tirana, in particolare la fondamentale riforma della giustizia, ricordando però che la coerente attuazione ed implementazione sono tanto importanti quanto l'adozione delle riforme e questo vale anche per le altre priorità fondamentali. Servono ulteriori sforzi nell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione e nella lotta alla corruzione e bisogna assicurare dei media indipendenti e pluralistici e anche i diritti delle minoranze. Questi, insieme a un sano dialogo politico tra la maggioranza e le opposizioni, sono condizione e presupposti indispensabili per una robusta democrazia. Da ultimo, è importante che la commissione elettorale finisca i lavori in tempo per le prossime elezioni, tenendo in conto le raccomandazioni OSCE ODIHR.